Az európai pénzügyi tranzakciós adó mielőbbi bevezetése azért is kiemelten fontos, hogy az európai polgárok tisztán lássák, az Unió nem rájuk, hanem a pénzügyi szektorra helyezi a válság terheit. Az európai szintű tranzakciós adó nem a lakosságra, hanem a nagy értékű üzleti tranzakciókra, spekulációs műveletekre vonatkozna.

Ettől eltérően Magyarországon a kormány a tranzakciós adó címszava alatt újabb, a lakosságot érintő megszorítások bevezetésére készül. Ennek a tranzakciós adónak semmi köze sincs az általunk vitatotthoz. Ez a jövőre hatályba lépő új adónem a lakossági tranzakciókat terheli, többek között a készpénzfelvételt és befizetést, banki átutalásokat, bankkártyás vásárlásokat.